2016 gegenüber 2009 niedriger.

Das ist die Realität.

Das ist die Realität. Warum ist bei uns die Arbeitslosigkeit zurückgegangen?

Unser Euro ist unterbewertet, deswegen wird der Export subventioniert. In allen anderen Staaten, in den notleidenden Südstaaten ist der Euro überbewertet.

Politik so höre ich immer, Herr Präsident, beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit.